virðulegi forseti það er hollt í upphafi umræðu um þetta mál að rifja upp stöðuna sem var hér fyrir ári síðan það lá fyrir að varnarliðið var kvatt heim með stuttum fyrirvara og eftir var á keflavíkurflugvelli draugaþorp sannkallað draugaþorp þar sem engin starfsemi var og ekkert líf var við blasti það verkefni að finna almennileg not fyrir þær eignir sem voru á svæðinu og voru hannaðar satt að segja fyrir annað en borgaraleg not voru hannaðar fyrst og fremst sem samfélag til að þjóna hernaðarlegum verkefnum vissulega voru það eignir sem gátu nýst í borgaralegum tilgangi en því er nú þannig farið í verkefnum af þessum toga að mjög hangir á spýtunni að saman gangi með einhverjum hætti að byggja upp atvinnurekstur sem falli saman við þessar aðstæður þetta er ekki einfalt verk og það hefur verið viðurkennt það var viðurkennt hér á alþingi fyrir ári síðan þegar samþykkt voru lög um þróunarfélag íslands án mótatkvæða

að starfsemi félagsins væri ætlað að afla fjár til þess að standa að nauðsynlegri hreinsun á svæðinu það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni bjarna harðarsyni

almennar væntingar á þeim tíma bara svo það sé nú rifjað upp voru þess eðlis að hér væri um eignir að ræða sem jafnvel væru ofmetnar þegar horft væri til hrakvirðisverðmætis upp á ellefu milljarða og að kostnaður við hreinsun svæðisins gæti hlaupið á einhverjum milljörðum og væntingarnar byggðust fyrst og fremst á því að það tækist að ná endum saman í þessum tveimur verkefnum það er líka ljóst að það er ekkert áhlaupsverk að breyta draugaþorpi af þessum toga í lifandi bæ fyrir því er margþætt reynsla þetta er ekki einstakt íslenskt fyrirbæri á undanförnum einum og hálfum áratug hefur verið mikið um lokanir herstöðva í allri evrópu í kjölfar samdráttar bandaríkjamanna og kanadamanna í herafla í evrópu það hefur verið viðurkennt af hálfu evrópusambandsins að réttlætanlegt sé að veita sérstaka ríkisstyrki til verkefna af þessum toga meðal annars þess vegna er nú verið að breyta byggðakorti fyrir ísland og gera suðurnesin á ný styrkhæf til ríkisstyrkja frá stjórnvöldum til þess að mæta þeim samfélagslegu erfiðleikum sem upp rísa í kjölfar lokunar herstöðvarinnar með öðrum orðum það er sem sagt búið að viðurkenna það af hálfu eftirlitsstofnunar efta að það séu forsendur til þess að veittir séu ríkisstyrkir til þess að koma efnahagsþróun á svæðinu í gang það sá nefnilega enginn fyrir fyrir ári síðan og fyrir því voru svo sem engin einföld rök að íslenskt efnahagslíf yrði á slíkum yfirsnúningi það ár sem síðan er liðið að við skyldum hvorki taka í reynd eftir brottför varnarliðsins né heldur skyldum við sérstaklega taka eftir þriðjungs samdrætti í þorskveiðum þegar tekið er til þjóðartekna í heild þó að í báðum tilvikum hafi þessar breytingar haft staðbundin áhrif staðbundnu áhrifin af lokun varnarstövðarinanr á keflavíkurflugvelli voru margfalt margfalt minni en flesta óraði fyrir það er mjög athyglisvert að við stöndum nú í þeirri stöðu hér síðar að sala þeirra eigna sem seldar hafa verið á keflavíkurflugvelli er nú komin í einhverja fjórtán milljarða íbúðareignirnar og í heild stappar þetta hærri átján milljörðum með öðrum orðum þær eignir sem seldar hafa verið hafa verið seldar fyrir að minnsta kosti tvöfalt það hrakvirði sem þær voru virtar á þegar tekið var við þeim fyrir ári síðan vegna þess að fyrir utan þann pakka sem nú hefur verið seldur eru fleiri eignir sem ekki hafa verið seldar og þar fyrir utan eru eignir sem eru bara yfir höfuð ekki til sölu sem íslenska ríkið hyggst halda til lengri tíma litið allt þarf að hafa þetta í huga þegar horft er á málið í heild sinni það þarf þess vegna að reyna að gæta sanngirni og hún er ekki alltaf einföld eða auðveld í meðförum þegar menn horfa til baka og meta aðstæður í ljósi þekkingar sem þeir hafa í dag en höfðu ekki þá þá komum við sérstaklega að hinu aðlaðandi hugtaki markaðsverði athugasemdir þær sem hér hafa verið bornar fram og í fjölmiðlum undanfarið lúta að mínu viti einkanlega að þrennu annars vegar að markaðsvirði eignanna það er seldar hafa verið eignir undir raunvirði og hins vegar að mögulegu vanhæfi

hvað markaðsvirðið varðar er það nú þannig að markaðsvirði hreyfist og það hreyfist eftir framboði og eftirspurn á markaði frá upphafi var það forsenda þingsins og kom hér fram af hálfu alþingis það kom fram af hálfu ríkisstjórnar það kom fram mjög skýrt af hálfu sveitarfélaga á suðurnesjum að það var grundvallarforsenda fyrir þessu verkefni að eignirnar yrðu ekki seldar á almennum markaði

geturðu ekki vænst þess að fá markaðsverð fyrir þær ég held að það hljóti allir menn að skilja það að ef þú tekur eign og setur þér það markmið að þú munir ekki selja hana á markaði en ætlir samt að selja hana þannig að hún hafi ekki áhrif á markaðsverð sambærilegra eigna þá hlýturðu með öðrum hætti að þurfa að selja hana með sérstökum hætti á undirverði og það var beinlínis forsenda háttvirtur þingmaður það var forsenda verkefnisins að eignirnar yrðu seldar á verði sem væri undir venjulegu markaðsverði á svæðinu það eiga menn bara ósköp einfaldlega að viðurkenna það er forsenda verkefnisins vegna þess háttvirtur þingmaður að ef eignirnar hefðu verið seldar á markaðsverði á opnum markaði hefði jafnframt orðið verðfall á fasteignamarkaði á suðurnesjum vegna offramboðs eigna það var að minnsta kosti ótti suðurnesjamanna það var þess vegna sem allar sveitarstjórnir á suðurnesjum hver og ein einasta lagði lykiláherslu á það að þessar eignir yrðu ekki settar á almennan markað heldur yrði þeim ráðstafað með öðrum hætti það er sem sagt að mínu viti fullkomlega í ljós leitt að það er mjög óraunsætt og mjög óeðlilegt að koma núna með reglustiku eftirástaðreyndanna leggja hana á það verkefni sem unnið hefur verið og gera núna kröfu um að markaðsverð hefði verið fengið fyrir eignirnar það lá alltaf ljóst fyrir að það ætti ekki að vera markaðsverð á eignunum það var forsenda verkefnisins og rétt að hafa það í huga virðulegi forseti hinn þáttur þeirra athugasemda sem fram hafa verið bornar lúta að mögulegu vanhæfi og ég tel eðlilegt að við tökum þær athugasemdir alvarlega það er mjög mikilvægt að við verkefni af þessum toga sé gætt vandleg vinnubragða menn vandi sig sem kostur er og sinni verkinu eins vel og mögulegt er gæti jafnræðis og að gætt sé að gagnsæi og rekjanleika ákvarðana ég hef tekið eftir því og það hefur verið leitt í ljós að þróunarfélagið hefur margsinnis og ítrekað auglýst eftir kaupendum að eignunum og af hálfu þróunarfélagsins er staðhæft að engin hærri tilboð hafi borist í eignirnar ég hef ekki séð neitt sem leyfir mér að vefengja þessar staðhæfingar mögulega kann það að koma í ljós en þetta er málið eins og ég hef heyrt það reifað ég fagna því að þróunarfélagið hafði á þessu ári frumkvæði að því að hafa samráð við ríkisendurskoðun um starfsemi félagsins og um sölu eignanna og ég hef heyrt að ríkisendurskoðandi hafi lýst því í morgun á fundi fjárlaganefndar að hann væri áfram að kanna málið og hann mundi fara yfir það áfram og að hann mundi gera stjórnsýsluúttekt á því verki sem þarna hefur farið fram ég held að það sé fullkomlega eðlilegur vettvangur fyrir frekari athugasemdir um þennan þátt málsins og fullkomlega ljóst að ríkisendurskoðanda er treystandi sem fulltrúa þingsins og endurskoðanda á vegum þingsins og eftirlitsmanni með framkvæmdarvaldinu fyrir okkar hönd að kanna þetta mál að þessu leyti og gera þá grein fyrir því í skýrslu ef þarna hefur verið einhver pottur brotinn

og þetta er nú grundvallaratriði í vanhæfisreglum stjórnsýsluréttarins svo kunna að vera einhver önnur dæmi og það er þá bara rétt að yfir þau sé farið á vandaðan og faglegan hátt en ég tel ekki eðlilegt að búa til með þessum hætti einhvers konar stórar yfirlýsingar sem kannski síðan byggja ekki á sterkari grunni en einhver af þessum dæmum sem ég hef hér verið að nefna virðulegi forseti ég tel þessa umræðu af hinu góða það er mjög mikilvægt að það sé ávallt gagnsæi og rekjanleiki þegar hið opinbera kemur af sér eignum alveg sama hvort það eru verðmætar eignir þar sem búist er við verulegum peningum

hafa af þessu máli er sá að í kviku viðskiptaumhverfi þar sem hlutir geta gerst hratt er rétt að gera ráð fyrir því að við verkefni af þessum toga geti ekki bara orðið tap og menn mögulega komið út á núlli heldur geti líka skapast hagnaður og menn eigi þess vegna að nálgast öll svona verkefni með það fyrir augum að í eignunum geti falist meiri verðmæti en menn halda kannski við fyrstu sýn